vordögum var talsverð ólga meðal ófaglærðs starfsfólks dvalar og hjúkrunarheimila og var að í kjölfar þess að reykjavíkurborg hafði hækkað verulega laun við fólk sem vann sambærileg störf

að fá sambærileg laun og var þessi deila nokkuð hörð og varð meðal annars til þess að fólk sá sér það ráð vænst að fara i setuverkfall og þetta urðu talsverðar deilur þessum deilum lauk með því að samtök fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu gáfu frá sér yfirlýsingu um nokkurra launaflokka hækkun og síðan fjögurra prósenta launahækkun sem átti að taka gildi fyrsta október en síðan berast þær fréttir og segir frá því í morgunblaðinu þann þrítugasta september að samtök fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu hafi ekki heimild til þess

og er borið við að ráðherra veiti ekki fjármagni til þess að uppfylla þetta samkomulag og var klipið eitt prósent samkvæmt fréttinni af launum þessa fólks þetta er fólk sem er á lágum launum og manni finnst þetta kannski mjög sérkennilegar sparnaðaraðgerðir og einnig að vera að setja forráðamenn þessara stofnana í erfiða aðstöðu og maður veltir því fyrir sér þegar þessi umræða fer af stað hvernig verður fyrir viðkomandi forstöðumenn að efna til dæmis loforð í framtíðinni þegar þeim er ekki gert kleift að efna þau loforð sem þeir hafa gefið áður þetta mun örugglega rýra traust starfsfólks á yfirlýsingum í framtíðinni þetta skiptir verulega miklu máli að menn fara ekki svona að hér er um gríðarlega mikilvæg störf að ræða og við höfum orðið vör við það meðal annars í heilbrigðisnefnd þingsins að fólk sem á foreldra á dvalarheimilum hefur ítrekað kvartað fyrir því að þessar stofnanir séu ekki fullmannaðar og þess vegna furðar maður sig á því að þegar berast fréttir af aðgerðum sem þessum af hálfu stjórnvalda að þetta er ekki til þess að hvetja fólk til að sækja um störf eða vera áfram í þessum mikilvægu störfum ef það er ekki einungis efnt eða hægt að efna yfirlýsingar sem forstöðumenn þessara stofnana gefa þess vegna væri fróðlegt að fá